Wolne i uczciwe wybory stanowią fundament demokratycznych rządów. Przeprowadzone w listopadzie ubiegłego roku wybory prezydenckie i parlamentarne, pomimo unijnej pomocy i zaangażowania wielu obserwatorów, budzą szereg wątpliwości wśród zarówno Kongijczyków, jak i opinii międzynarodowej. Niepokojące są także informacje o przypadkach łamania praw człowieka, szczególnie z udziałem członków kongijskiej armii. Przyjmując do wiadomości wyniki ostatnich wyborów, zwracam uwagę na potrzebę dalszego zaangażowania w proces tworzenia w pełni demokratycznego systemu politycznego w Kongo.

Na stanowcze potępienie zasługują wszelkie nieprawidłowości ujawnione podczas przeprowadzonej elekcji. Jednocześnie zwracam uwagę rządzących na pilną potrzebę powstrzymania przemocy wśród ludności cywilnej, zapewnienie bezpieczeństwa i praworządności. Głosowałem za przyjęciem rezolucji.